Dat is zeker het geval voor een groep mensen die tot nu toe, en onterecht, onderbelicht bleef onze vissers.

Ze willen nieuwe investeringen aangaan, maar krijgen daarbij, door Europese regels, geen steun van de Unie. En net nu wordt één van hun grootste factoren voor bedrijfszekerheid in vraag gesteld. Velen onder hen vissen op basis van historische rechten en afspraken in Britse wateren. En ze doen dat met respect voor het milieu en met respect voor geldende regels. Of we het nu willen of niet, de visserij maakt onvermijdelijk deel uit van deze onderhandelingen. Het is daarom cruciaal dat in onze nieuwe relatie met het Verenigd Koninkrijk op het vlak van de visserij heldere afspraken worden gemaakt. Eerst en vooral moet het gaan over het in stand houden van de visbestanden. Vissen stoppen, ook na de brexit, niet met zwemmen aan de grens tussen de Britse en de Europese wateren. Maar het belangrijkste punt is het volgende. Voor die bedrijfszekerheid van de Vlaamse maar ook Britse vissers is het belangrijk dat die toegang tot elkaars wateren zoals deze vandaag bestaat, verzekerd kan blijven.